Signora Presidente, onorevoli colleghi, la creazione europea dell'Autorità europea del lavoro è un grande successo del nostro gruppo al Parlamento europeo e un primo risultato dell'approvazione del pilastro dei diritti sociali. Sono ormai anni che ci battiamo in questo senso, a dimostrazione che il nostro obiettivo di un'Europa sociale e giusta non si limita ai proclami, ma interviene concretamente per migliorare la vita dei cittadini e per aiutarli nella ricerca di un lavoro. La nuova Autorità sarà uno strumento importante per assicurare maggiori tutele, pari dignità e diritti ai lavoratori in mobilità all'interno dell'Unione, compresi quelli transfrontalieri, a supportare gli Stati membri nella lotta contro il dumping sociale, il lavoro sommerso e nero, a garantire maggiore coerenza sul tema del distacco dei lavoratori.